Señor Presidente, señor Comisario, cuando hay voluntad política todo es posible. Kosovo evoluciona positivamente porque las decisiones de la ciudadanía son Estado cuando se institucionalizan en democracia. Cinco Estados miembros —entre ellos, España— no lo reconocen. No aceptan para otros el mismo principio democrático que les dio origen. Las claves de éxito de nuestra Unión como agente de paz y de progreso son el diálogo, la libertad y la democracia. Desde esta posición, necesitamos también mirar hacia dentro y proponer soluciones para un problema real. Porque en nuestra Unión hay cuestiones nacionales en Escocia, en Cataluña, en Flandes, en Euskadi y en otros lugares.

Afecta a la estructura de nuestras instituciones comunes y a derechos fundamentales de la ciudadanía europea, que quiere seguir siéndolo. En Europa ni se pueden impedir debates, ni se pueden imponer posiciones. Y nos proponemos y ofrecemos desde el País Vasco, desde Euskadi, una de esas naciones sin Estado, para trabajar en una respuesta europea para estas tensiones, fundamental para una ampliación hacia dentro de la fortaleza de nuestra Unión.